Señor Presidente, sin fisuras, más Europa y más gobernanza económica. Y apoyo todas las medidas expuestas, pero seguimos con la crisis política.

El control económico, sí, pero Europa está paralizada. Es urgente, por ello, un plan serio de reactivación económica con más inversión, más colaboración entre lo público y lo privado, más innovación, más tecnología, más riesgo, más desarrollo económico acompañado de desarrollo social. Estas medidas fueron modelo de éxito en el País Vasco en la crisis de los años 80, que fueron gobernados por el Partido Nacionalista Vasco.

Sin embargo, nos hemos visto arrastrados por la marca España.

Y, señor Juncker, en el diálogo constructivo, tenga en cuenta el conocimiento de todos.